Es un país que ha pasado —todos lo sabemos— por una etapa muy larga y difícil en los años noventa, cuando el desafío islamista y terrorista dio lugar a numerosísimos muertos. Ahora se cierra otra etapa, la presidida por Buteflika, que por fin ha renunciado a ser reelegido por quinta vez. Se abre así un momento político nuevo. Argelia entra en una fase de transición, y este proceso, a mi juicio, debiera ser ágil en el tiempo y muy inclusivo en su planteamiento inclusivo es la palabra que usted ha repetido, señor comisario, y yo la hago mía. El pueblo argelino tiene la oportunidad de cambio tras una larga etapa un cambio que está pidiendo desde las calles, mediante manifestaciones y protestas populares de carácter pacífico, quiero resaltar también esto. Los argelinos no quieren enfrentamientos ni violencia, ni desestabilizar el país. Estoy seguro de que tampoco quieren viajar al pasado, porque se trata de ganar el futuro. Y la Unión Europea debe estar muy atenta a este proceso. Debemos estar dispuestos a acompañar a los argelinos en este período de cambio, ofreciendo nuestra cooperación si desean contar con nosotros.